Természetesen nincs abban vita kettőnk között, kedves Kolléga, hogy az Európai Uniónak kell, hogy legyen egy nagyon világos saját álláspontja, de én azért ebből nem szakítanám ki az amerikai kontextust.

Ön kitart amellett, hogy ebben az amerikai ügyeket ne vegyük figyelembe?